Še enkrat dober dan vsem skupaj. Pred sabo imamo predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o reševanju in prisilnem prenehanju bank. Predlog zakona uvaja pravilo, da izgubo banke krijejo najprej delničarji njeni delničarji, če pa to ne zadošča, pa tudi imetniki podrejenih kvalificiranih bančnih obveznosti. Predlagatelj zakona trdi, da stroški reševanja bank s tem pravilom ne bremenijo več davkoplačevalcev. To ni nujno res. V primeru, ko je država med delničarji banke, mora kot taka prva pokriti izgubo banke. Med cilji zakona je tudi oblikovanje novega razreda nezavarovanih terjatev iz naslova dolžniških inštrumentov, ki je namenjen izpolnitvi zahteve, tako imenovani tlak, zahteva tlak, zagotavlja, da globalno sistemsko pomembne banke v vsakem primeru, trenutku razpolagajo s sredstvi za pokrivanje potencialnih izgub in dokapitalizacijo. Gospod državni sekretar Metod Dragonja je pa je na Odboru za finance tudi povedal, da globalno sistemsko pomembne banke v Sloveniji sploh nimamo. Zakaj torej o urejamo področje, ki je za Slovenijo - sploh ni relevantno. Predlagatelj zakona uvaja tudi zahtevo, da bodo morale banke vzpostaviti in javno objaviti seznam izdanih dolžniških inštrumentov. S tem se želi povečati transparentnost v zvezi z razvrščanjem terjatev subjekta v primeru njegovega reševanja oziroma prisilnega prenehanja. Glede na to, da Zakonodajno-pravna služba ni imela pomembnejših pripomb na predlog zakona in da tudi ni bilo neke širše razprave. Na Odboru za finance smatramo, da je predlog zakona ustrezen, zato bomo v Slovenski nacionalni stranki glasovali za predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o reševanju in prisilnem prenehanju bank. Hvala lepa za pozornost.